hæstvirtur forseti ég legg fyrir hæstvirtan menntamálaráðherra fyrirspurn að gefnu tilefni spurningin hljóðar svo eins og fram kemur á þingskjali sem liggur á borðum þingmanna telur ráðherra það samrýmast ákvæðum aðalnámskrár grunnskóla um gagnkvæmt traust skóla og foreldra að aðilar utan skólakerfisins framleiði námsefni fyrir grunnskólabörn í skyldunámi eða að börnunum sé boðin þátttaka í

hæstvirtur forseti þetta tilboð landsvirkjunar hefur vakið veruleg viðbrögð úti í samfélaginu og meðal þess sem vitað hefur verið um þetta mál er að finna á netlu veftímariti um uppeldi og menntun og gefið er út af rannsóknastofnun kennaraháskóla íslands en þar skrifar ólafur páll jónsson sem er heimspekingur og að því er ég best veit kennari við kennaraháskóla íslands grein um þetta mál þar sem hann er afar harðorður í garð landsvirkjunar fyrir það að landsvirkjun skuli leggja þetta til á þann hátt sem gert er í fyrsta lagi segir ólafur páll jónsson í grein sinni að það sé ekki hlutverk landsvirkjunar að búa til námsefni fyrir grunnskóla landsins og í öðru lagi segir hann að landsvirkjun eigi ekkert erindi inn í starf grunnskólanna og í þriðja lagi að grunnskólar landsins séu ekki vettvangur til a velja börn til þátttöku í mestu og umdeildustu virkjanaframkvæmdum íslandssögunnar og í fjórða lagi segir hann að verið sé að nota börnin sem tæki til að vinna hagsmunum landsvirkjunar brautargengi nú er þessi grein ólafs páls jónssonar og netlu afar yfirgripsmikil og fín lesning og meðal þess sem hann vitnar til er aðalnámskrá grunnskóla sú grein sem fjallar um þá frumábyrgð á uppeldi og menntun sem hvíli á foreldrunum og þann hlut grunnskólans sem felst einkum í því að sjá nemendum fyrir formlegri fræðslu og því að taka þátt í félagslegri mótun þeirra og svo segir í aðalnámskránni að þetta sé sameiginlegt verkefni milli heimila og skóla og kalli á náin tengsl gagnkvæmt traust gagnkvæma upplýsingamiðlun og samábyrgð og samvinnu nú finnst mér þessari samábyrgð og